Geschätzte Frau Kollegin, ich glaube, genau das, was Sie ansprechen, ist ja das Schreckliche. Zum einen wird das Transportgewerbe in Litauen dramatisch beschädigt, aber zum Zweiten wenn die Zahlen stimmen, die ich kenne gehen rund 90 der litauischen Milchproduktexporte nach Russland. Da sucht man sich natürlich schon einen Bereich aus. Und da ich bisher noch kein anderes europäisches Land kenne, das irgendwelche Probleme mit litauischen Milchprodukten an RAPEX gemeldet hat, gehe ich davon aus, dass die in Ordnung sind. Ich wünsche mir hier wirklich klare Worte gegenüber unseren Partnern in Russland, dass wir dieses Vorgehen nicht akzeptieren können.